Gospod predsednik! Dobro, da se da ste popravili, gospa še nisem, mogoče kdaj bom, ampak dokler sem Slovenski nacionalni stranki, ne bom menjal spola. Lep pozdrav, posebej še ministrskemu zboru, gospodu predsedniku vlade pa vsem ostalim prisotnim! Spoštovani predsednik vlade! Kot verjetno veste, je bilo enako vprašanje že postavljeno ministrici za infrastrukturo, ampak ker ni nobenega učinka, moram vprašati še vas. Pa ne zato, da bi vi karkoli rešili. Gre zato, da od svojih ministrov in ministric zahtevate, da delajo. Prepričan sem, da jih tudi znate dobro motivirati. Pred seboj imam dokument z dne petnajstega februarja dva osemnajst, pot katerim je podpisana gospa Bratušek kot ministrica za infrastrukturo. Vemo, da je bil februarja dva osemnajst minister za infrastrukturo še nekdo drug. To napako še nekako oprostim. Zamerim pa ji, da na projektu glavne ceste Hajdina-Ormož nič ne se, nič ne premakne. Ministrica je črno na belem zapisala, da je glavna cesta Hajdina-Ormož predstavlja zelo pomembno prometno povezavo, ki jo kot takšno obravnavajo tudi strateški dokumenti države. Ponavljam, strateški dokumenti države. Ministrica je na moje poslansko vprašanje dejala: "Dejstvo je, da so postopki, preden pridemo do gradbenega dovoljenja v naši državi, kar dolgotrajni. Spoštovani predsednik! Kateri minister lahko gospe Bratušek pomaga, da se bodo skrajšali postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja? A ji lahko vi? Ministrica pravi še, da Dars kot investitor na odseku od Ormoža do Markovec dokončuje izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije, pridobiva manjkajoča zemljišča, gradi viadukt Sevnica. A je kaj od tega že narejeno? Ali je Dars že pridobil presojo vplivov na okolje, ali obstaja kak datum? Ali je Dars že pridobil okoljevarstveno dovoljenje? Ministrica je februarja obljubila, da bo od Darsa zahtevala. Ključno vprašanje, da bo to zahtevala od Darsa, ključno pa vprašanje pa je, kdaj se bo začela gradnja ceste Hajdina-Ormož? Ali takoj ali po zaključku viadukta Sevnica ali pa nikoli? Kot sami veste, je bilo kar nekaj cestnih zapor, lokalno prebivalstvo se omejilo promet, ker enostavno razmere so nevzdržne. pa še nekaj tudi v zvezi z infrastrukturo. V petek, petega sedmega so ustanovili istrski parlament. Na ustanovitvi so bili poslanci državnega zbora, državni, javni voljeni funkcionarji in direktorji javnih zavodov. Glede na to, da je država zaprla v Mariboru Andreja Šiška, ki je govoril o štajerski deželi in štajerskem parlamentu, vas sprašujem, kaj boste storili s temi poslanci in funkcionarji, saj gre v primeru razglasitve istrskega parlamenta za protidržavno ... Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, za vaše vprašanje pa še enkrat sprejmite opravičilo. Sem sprejel. Najlepša hvala, gospod predsednik, izvolite.